Ja, najlepša hvala, predsednik. Spoštovani premier! Zdaj, kot dobro veste vsi, je minimalna plača en od temeljnih en eno temeljnih vprašanj, s katerim se ukvarjamo, in to temeljno vprašanje tudi neko načelo, se pravi dostojno plačilo za opravljeno delo. Zdaj stanje, ki trenutno vlada v naši državi, je pa popolnoma obratno, vemo, kakšno kakšne so pogoji, v katerih ljudje, ki prejemajo minimalno plačo, preživljajo ali pa skušajo preživeti, se pravi, preživetje s takšnimi prejemki je zelo oteženo. Obstajajo resne anomalije, kot je razred J, pa tudi še tistih nekaj nad razredom J, ki so v bistvu pod minimalno plačo, in to vse skupaj povzroča neko resno socialno stisko pri ljudeh, ki so zaposlenih, in proizvaja neki nov fenomen, ki se mu ki se mu reče revni zaposleni. Zdaj kot rešitev temu stanju smo v Levici predlagali novelo zakona o minimalni plači s tremi jasnimi rešitvami. Eno je dvig na sedemsto evrov neto do leta dva tisoč dvajset, izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače in uvedbo do leta dva tisoč enaindvajset tako imenovane formule, ki bi omogočilo vsem prejemnikom minimalne plače, da je višina takšne plače vsaj dvajset odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški. Zdaj to predlagano rešitev je s svojimi podpisi v tem parlamentu podprlo dvainpetdeset poslancev. Tisto, kar pa je pomembneje, je, da so to rešitev podprle čisto vse sindikalne centrale in približno trideset humanitarnih in dobrodelnih organizacij, med njimi Rdeči križ, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, projekt Botrstvo, Slovenska filantropija in tako naprej. Moje vprašanje, ki je dvodelno, je zelo preprosto. Ali vi kot predsednik Vlade osebno podpirate to rešitev? In če da, boste ravno v vlogi predsednika Vlade naredili vse, kar se da storiti, da bi ta novela zakona prišla v veljavo s prvim prvim dva tisoč devetnajst, tako kot je tudi predvideno v samem predlogu zakona?